Sie hat endlich ein Thema angepackt, vor dem sich die Regierungen gedrückt haben den unfairen Steuerwettbewerb, die Steuergestaltung, die Tatsache, dass Internetfirmen, die aus Amerika kommen, hier ihre Umsätze machen, aber keine Steuern zahlen, und zwar mit Tricks, die die Mitgliedstaaten erlaubt haben.

Aber, Herr Kollege Kelly, das Ausbildungssystem in Irland mag noch so gut sein es ist nicht die Qualität der Arbeitskräfte, sondern es sind ausschließlich die steuerlichen Bevorzugungen in Irland, die dazu führen, dass von den zehn größten weltweiten Internetfirmen zehn ihren Sitz in Irland haben, von

Das sind die Realitäten. Und deshalb hat Frau Vestager mehr erreicht als viele Reden hier.